Señor Presidente, señorías, la protección consular es parte fundamental de la ciudadanía europea. Los ciudadanos quieren sentirse europeos dentro de la Unión, pero también fuera de la casa europea quieren que la Unión responda a sus necesidades, especialmente cuando se encuentran en caso de emergencia.

Señorías, permítanme exponer en un minuto una idea, una idea que no será la panacea pero que sí ayudará concretamente a los ciudadanos europeos que se encuentran en países terceros. Quiero reiterar hoy aquí la propuesta de crear un número europeo de emergencia gratuito. Este número, que figuraría también en el pasaporte, junto al artículo 20, les permitirá acceder en su idioma a la información necesaria sobre los consulados de los Estados miembros de la Unión, que